On nous dit et c'est vrai que le spectre radioélectrique est un bien rare.

Il s'agit d'un bien dont personne ne peut se prévaloir de la propriété exclusive. Donc, pour nous, aucun acteur quel qu'il soit ne peut prétendre à avoir une sorte de droit de préemption, de droit acquis, sur le spectre, et je crois que c'est quelque chose qui est établi par ce rapport. S'il s'agit d'un bien à la fois commun et rare, il convient, d'une part, de bien comprendre l'usage qui en est fait aujourd'hui.

Il convient vraiment de comprendre quel est l'usage réel qui est fait de ce bien rare aujourd'hui parce que, à notre sens, il est très loin d'être optimal.

Je voudrais qu'on fasse aussi attention aux principes d'allocation et de mise aux enchères du spectre parce qu'en effet, tout usage n'est pas nécessairement de nature commerciale et ne produit donc pas nécessairement des bénéfices. Je pense bien sûr à la dimension culturelle, on l'a souligné, mais aussi à l'usage pour les services publics parlons justement des services de sécurité civile voire à l'usage militaire. Si on applique exclusivement une logique de marché, on risque évidemment de donner une priorité ou, en tout cas, des droits exagérés à des acteurs de marché dont on sait que, par leur taille, ils parviennent à créer des distorsions de marché, autrement dit que de petits acteurs n'ont pas toujours la possibilité d'entrer en compétition avec eux. Enfin, je voudrais attirer l'attention sur le fait que l'usage exponentiel qui est fait du spectre radioélectrique a aussi des implications en termes de santé publique.